umožňuje odklad brexitu, pokud se k tomu samozřejmě Spojené království rozhodne.

Pro mě je důležité, abychom chránili práva občanů EU žijících na britských ostrovech, a samozřejmě nechceme žádnou tvrdou hranici, která by ohrozila mírové soužití na irském ostrově. To jsou asi dva limity, které toto usnesení rovněž obsahuje, a já jsem je proto rád podpořil. Na druhou stranu k tomu, co zde říkají kolegové z levé části spektra, z Brexit Party já jim chci připomenout, že oni získali své poslanecké mandáty jenom díky evropskému volebnímu systému, protože podle národních pravidel téměř nikdo, žádný poslanec Brexit Party by nebyl zvolen.